Señor Presidente, en el contexto del debate que estamos teniendo sobre la situación de los derechos humanos y en relación con el informe anterior que se ha debatido, quería formularle, señora Ashton, la siguiente pregunta ¿Considera usted que, habida cuenta de las circunstancias que se están viviendo en algunos países del norte de África y de la región,